Egyszerűen őszintén teszem fel azt a kérdést Önnek, hogy az Ön néppárti csoportjában ül 12 fideszes képviselő, amely egy olyan párt, amelynek a főnöke, vezetője Orbán Viktor, jelenlegi magyar miniszterelnök, több, TÖBB interjújában, nyilvános megszólalásában példaképének nevezte Vlagyimir Putyint, és példaként nevezte meg azt az orosz utat, amelyet egyébként itt ma